Bardzo konkretnie odnośnie do Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii instytutu z siedzibą w Budapeszcie należy stwierdzić, że instytut wprowadził uzupełniające kontrole ex post transakcji związanych z dotacjami, a także poprawiono jakość świadectw kontroli otrzymanych w odniesieniu do transakcji dotacyjnych poprzez poprawę odpowiednich instrukcji. Instytut stosuje również obecnie bardziej szczegółową i spójną metodykę certyfikacji, poprawił procedurę udzielania zamówień.

Ten poziom na pewno wzrósł i to trzeba odnotować.

To ogromne i niepotrzebne narażenie na ewentualne wystąpienie pewnych nieprawidłowości. Należy się przyjrzeć dalszym działaniom Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, gdyż dwie opinie kwalifikowane wskazują, że jednak instytut nie funkcjonuje, a przynajmniej nie funkcjonował w przeszłości, w prawidłowy sposób.

Niestety jest tu wciąż niezmiennie podkreślam cały czas niezmiennie wiele kwestii nierozstrzygniętych, gdyż Rada uporczywie, w sposób dosyć przewidywalny powiedziałbym ironicznie nie reaguje na wezwania Parlamentu Europejskiego do regularnego przedkładania odpowiednich dokumentów i wyjaśnień.